Doamnă președinte, domnule prim ministru, domnule comisar, vreau să spun, pe scurt, că mi a plăcut ce ați prezentat ca program și proiect.

Vă felicit că sunteți cel mai tânăr președinte al Consiliului! Dar vreau să vă întreb vă propuneți totuși să nu mai avem garduri virtuale sau garduri reale în interiorul Uniunii Europene? Vă propuneți să nu mai avem spații diferite? Vă propuneți ca România și Bulgaria, care respectă condițiile din 2012, să fie în spațiul Schengen? Sunt cetățeni care au aceleași drepturi și vreau, domnule prim ministru și domnule comisar, să vă propuneți și acest lucru pe lângă pilonul social, pe care este nevoie să l avem, pentru că fără coeziune socială nu putem avea o Europă mai bună. Vă mulțumesc și vă doresc succes!